Aber es geht darum, dass wir als Gesetzgeber die Pflicht haben, erstens Produkte auf den Markt zu bringen, die möglichst sicher sind, und zum Zweiten klar zu machen, dass es drastische Folgen haben kann, wenn man zu solchen Produkten greift. Glaubt wirklich irgendjemand hier im Saal, dass Zigaretten heute noch eine Zulassung bekommen würden?

Wir müssen uns auch darum bemühen, die Zigaretten möglichst sicher zu machen darum diese Positivliste und auch hier ein Verbot von gewissen Geschmacksstoffen und insbesondere versuchen, die Jugend nicht in das Rauchen kommen zu lassen, weil wir alle wissen Die Menschen fangen relativ jung an und enden dann wirklich im späteren Leben als Suchttote.